No sé si alguien tiene dudas sobre la necesidad de cooperación operativa en estas fronteras exteriores, que son de todos. Yo, como española, tengo que ponerles un ejemplo español las ciudades fronterizas españolas de Ceuta y Melilla. Allí la Guardia Civil y la Policía se ven desbordados, porque han de hacer frente a una frontera con tres graves problemas el tráfico de personas, detrás del cual se encuentran las mafias de la inmigración ilegal el contrabando de drogas y de armas la entrada y salida de personas relacionadas con el terrorismo yihadista. Todo ello afecta al conjunto de la Unión, a nuestra seguridad y libertades, y afecta a la vida de los emigrantes y de los refugiados. Por ello, Frontex debe ser dotada de más presupuesto para aumentar también sus capacidades humanas y, por supuesto, siempre tenemos que pensar que debemos combinar esto con una política que de verdad pueda dar acogida y pueda regular los flujos.

Yo también puedo decir que soy hija, sobrina y nieta de refugiados.